Meneer Salvini, uw land is een groot exporteur van tomaten en wij in de rest van Europa, wij koken met die tomaten. Ik heb het net nog even nagekeken in een supermarkt in Nederland kost een blik gepelde tomaten 39 cent.

Zo'n klein blikje tomatenpuree om de saus echt lekker te maken, kost 18 cent.

Omdat de afgelopen week een officier van justitie in Italië een boer in het zuiden van Italië veroordeeld heeft tot schuld aan doodslag op een migrantenarbeider, een man uit Sudan, meneer Abdullah Mohammed, die een hartaanval kreeg bij het plukken van tomaten. Hij plukte die tomaten onder verschrikkelijke omstandigheden,

Als u dat weet en u weet dat er geen echte arbeidsinspectie plaatsvindt in de landbouw in Italië, en wij allemaal maar 39 cent per blik tomaten betalen, dan is volgens mij het echte probleem bij het tegengaan van irreguliere migratie en smokkelen het feit dat wij niet willen betalen voor onze producten, dat wij de controle hier niet op uitvoeren. De enige manier om die producten zo goedkoop te houden is mensen uitbuiten.

Ik ben daar blij om.

Willen wij wat doen aan irreguliere migratie, dan zullen wij mensen netjes moeten betalen en de controle moeten opvoeren. Zolang dat niet gebeurt, is er een enorme pullfactor die niet weggaat.